Monsieur le Président, il est plus facile de dire aux citoyens européens que, si un nouveau drame n'a pu être évité, c'est parce qu'un outil prétendument magique n'a pas été adopté par ces horribles naïfs du Parlement européen et j'utilise ici le qualificatif le plus sympathique qui a été utilisé à notre endroit ces derniers mois

Ce qui pèche, c'est la coopération, l'échange des informations.